Wenn wir über Libyen diskutieren, dann diskutieren wir meistens über die Fehler des Westens und was alles falsch gemacht wurde. Diese Frage ist natürlich berechtigt, aber sie bringt uns nicht weiter schon eher die Beantwortung der Frage, warum alles so langsam geht.

Das ist Sache des libyschen Volkes, wie wir wissen. Aber es gibt auch eine europäische Verantwortung, und da haben wir sehr wohl zu fragen, ob wir nicht noch mehr dafür tun können.

Bis zu einer Million Menschen warten darauf, nach Europa zu gelangen.